Monsieur le Président, Madame la Commissaire, voilà une directive politique, voilà une directive protectrice de notre santé et de notre environnement, enfin!

Là, nous sommes dans un débat pour lutter contre ces changements climatiques, mieux les prévenir, et être dans une politique de précaution par rapport aux gaz de schiste. Je vous soutiens, Madame la Commissaire, dans la politique que vous menez. Ce sont les mêmes que nous avons entendus tout à l'heure, et qui n'en ont rien à faire de la santé des Européennes et des Européens.